Y esto es precisamente lo que tenemos que reforzar, esto es precisamente lo que tenemos que garantizar. Y temo que, si algunas de las enmiendas que se han presentado prosperan, lo que vamos a hacer es debilitar el marco, debilitar el Reglamento de control.